Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le Conseil européen qui clôturera la présidence tchèque s'annonce encore assez flou, que ce soit sur sa date ou sur son contenu. C'est donc un exercice un peu difficile auquel nous nous livrons aujourd'hui, mais c'est aussi une occasion pour nous de réaffirmer nos priorités en cette fin de législature. Le Conseil européen de juin devra en premier lieu procéder à la nomination du nouveau Président de la Commission européenne et ce, conformément aux résultats des élections européennes. Comme en 2004, la présidence du Conseil sera invitée à choisir comme titulaire de cette fonction importante une personnalité issue du principal groupe parlementaire européen et il appartiendra ensuite à notre Parlement, le 15 juillet, de s'exprimer sur ce choix, ce qui constituera l'un des premiers actes politiques majeurs de cette nouvelle législature. Chers collègues, les citoyens se plaignent souvent que l'Europe n'ait pas de visage. Ce visage, nous voulons le lui donner en prévoyant un Conseil européen stable, qui mettrait fin à la présidence tournante. C'est ce que prévoit le traité de Lisbonne et ce serait une évolution positive. Mais, avec une présidence de la Commission d'une durée de cinq ans, l'Europe a d'ores et déjà un visage que tout le monde connaît et le président du Parlement européen incarne, pour sa part, la voix des 500 millions de citoyens. Le Conseil européen de juin se tiendra dans le cadre légal du traité de Nice. Il semble que certains États membres seraient tentés d'attendre le traité de Lisbonne pour procéder aux décisions institutionnelles et, notamment, à la nomination du président de la Commission. Mais en outre, nous ne savons pas encore et malheureusement si et quand le traité de Lisbonne s'appliquera. Ce qui est évident, c'est qu'il faut appliquer le traité en vigueur sans aucune hésitation. A t on différé les élections européennes au motif que le traité de Lisbonne aurait été plus favorable au Parlement européen?

Et notre groupe attend du Conseil un message clair sur ses intentions, dans le domaine institutionnel le plus tôt serait le mieux. De la même façon, les députés du PPE espèrent vivement que le vote du sénat tchèque, attendu demain, ouvrira la voie à la ratification prochaine du traité de Lisbonne par le pays qui assume la présidence du Conseil.

Je veux dire par ailleurs combien nous avons apprécié la façon dont vous, Monsieur Vondra, avez dirigé les travaux des premiers mois de cette présidence dans un contexte pourtant difficile, avec le conflit énergétique entre la Russie et l'Ukraine et, bien entendu, avec la crise financière. Vous avez montré combien était importante la continuité de la politique européenne. Vous avez aussi montré, lors du Sommet Europe États Unis de Prague, avec Barack Obama, combien l'unité de nos pays était importante dans nos relations avec nos principaux partenaires. J'espère que la présidence tchèque se terminera dans un esprit aussi positif et aussi constructif. Il y va de la crédibilité de l'Union européenne. Messieurs les Présidents, chers collègues, le Conseil européen débattra également très certainement des dernières évolutions de la crise économique et des mesures mises en place à la demande de l'Europe pour moraliser les circuits financiers internationaux. Je veux, à cet égard, saluer les dernières propositions de la Commission européenne, en particulier en ce qui concerne les parachutes dorés, les bonus versés aux traders ou les fonds spéculatifs. Autant de mesures qui vont dans la bonne direction, celle des règles à imposer aux marchés financiers pour nous aider à revenir au plus vite sur le chemin de la croissance et des emplois. Autant de mesures qui démontrent une fois encore que ceux qui accusent, souvent par démagogie, la Commission et l'Union européenne de paralysie ou de faiblesse se trompent et abusent nos concitoyens. Quand s'achèvera cette présidence pour céder la place à la présidence suédoise, les Européens se seront exprimés lors des élections européennes, et j'espère que les choix auxquels ils auront procédé nous aideront à assumer collectivement les échéances importantes qui nous attendent.